Madame la Présidente, je voudrais intervenir sur la base de l'article 213 de notre règlement.

Je voudrais exprimer le regret qu'à cette occasion et c'est prévu par le règlement intérieur nous n'ayons pas fait jouer l'hymne européen, puisque l'hymne européen est normalement joué pour souhaiter la bienvenue à des chefs d'État et à l'occasion de chaque séance solennelle.